Nagu me teame, on Ameerika Ühendriikides nii Senati kui ka alamkoja väliskomisjonid läbinud hääletuse toetamaks seda eelnõu, ja mis on eriti oluline järgmisel nädalal alustame ka meie siin, Euroopa Parlamendi väliskomisjonis analoogse eelnõu arutamist ehk nn Magnitski eelnõu kallal töötamist.